Señor presidente, he votado a favor y quería intervenir, especialmente, en relación con la creación de este nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, porque sin duda va a acometer el problema de la inmigración, de la injusticia y de la pobreza.